Gospodine predsjedniče, povjerenje građana je na vrlo niskoj razini i stoga je vrlo važna transparentnost. Međutim, koliko je meni poznato u državama članicama postoji zakon o pravu na informiranje i temeljem tog zakona o pravu na informiranje građani imaju dostupnost svih dokumenata. Nadam se da je tako i da bi trebalo biti i na europskoj razini i vjerujem da ćemo sve više omogućiti građanima da imaju uvid u sve zakone i da sudjeluju u procesu donošenja odluka, i naravno da znaju kako se troši javni novac. Smatram da je to neophodno, jer ćemo na taj način povećati interes i zaintrigirati naše građane da sudjeluju u procesima i da na taj način također možemo postići odaziv na izbore, jer smo rekli da nema dovoljno zainteresiranosti za odaziv na izbore. Mislim da je ovo jedan od načina kako možemo naše građane zainteresirati i zalažem se za što veću transparentnost, a što manju povjerljivost.